unutarnje izazove s kojima se Unija suočava i nadolazeće izbore u Europskoj uniji. Ako izazovi uskoro budu nadvladani, zemlje zapadnog Balkana trebaju dobiti priliku za ispunjavanje kriterija i približavanje članstvu u Uniji. Neke od njih, kao Crna Gora, već su daleko odmaknule u pregovorima. Sjeverna Makedonija je i te kako zaslužila da ih konačno započne. Albanija također. IPA mora ostati zaseban instrument s povećanim sredstvima kako bi se poticao rast i razvoj te pratila uvjetovanost zaštite ljudskih prava i promicale temeljne vrijednosti Unije. Osim toga, trebamo podupirati izgradnju kapaciteta i olakšavati razmjenu najboljih praksi među korisnicima i državama članicama. To stimulira dobrosusjedske odnose. Premda žalim što neki dobri prijedlozi Odbora za regionalni razvoj nisu prihvaćeni, čestitam izvjestiteljima i podržavam predloženi tekst.